Frau Präsidentin, Herr Kommissar! Was muss eigentlich noch alles passieren, dass wir gemeinsam entschlossener, ernsthafter, umfassender aufbrechen, alles zu tun, damit die gemachten Fehler verhindert werden, die vielfältigen Ursachen bekämpft werden, die Fehlentwicklungen in unserer Gesellschaft gestoppt werden und die Handlungsfähigkeit der Europäischen Union sichergestellt wird? Die Zusammenarbeit der Datenaustausch und eine Verpflichtung wird nur dann gehen, wenn wir europäische Kapazitäten schaffen.

Wir brauchen einen Masterplan, einen Zeitplan und einen Aktionsplan, was bis wann zu geschehen hat.